We zijn nog driftig in de weer met de Turkije deal en vandaag spreken we alweer over een nieuwe deal, een deal met landen in Afrika. Een nieuwe deal waar de Europese Commissie met de lidstaten probeert om de doden op zee te voorkomen en migratie in goede banen te leiden. De grote weeffout die we hebben gemaakt met Turkije, herhaalt zich.

Maar dat we zeggen Wij, wij in Europa, we hebben gillende populisten en daarom willen we migratie stoppen. Alles lijkt erop gericht om vluchtelingen tegen te houden in plaats van te helpen. En kijken we dan naar de cijfers, dan vraag ik me af of uw voorstellen hun doel wel bereiken. Dit jaar zijn er in hetzelfde tijdvak al meer mensen omgekomen dan een jaar geleden. Hoe kan dat nou? En waarom zouden uw voorstellen dit oplossen? Er zijn niet meer migranten geweest die de oversteek maakten, maar wel meer die het met de dood hebben moeten bekopen. Is er niet simpelweg iets mis met hoe we de helpende hand op zee bieden? Een belangrijke vaststelling die u maakt is dat armoede de reden is van veel Afrikanen om naar Europa te komen. En u start en dat tot mijn vreugde ook weer de discussie over legale migratie. Wij denken daar graag over mee, maar tegelijkertijd breekt u met een fundament onder ontwikkelingssamenwerking. Het doel van ontwikkelingsgeld is armoedebestrijding. Dat staat ook in ons Verdrag van Lissabon. Maar wat schetst onze verbazing? Die gelden wil de Commissie inzetten om mensen dáár te houden, om de grenzen dicht te houden.

Ik ben benieuwd hoe uw collega Mimica hier eigenlijk naar kijkt? Of de ministers voor Ontwikkelingssamenwerking in Europa?

Dat is waar, maar u vergeet dat nu en u gebruikt het geld om het fort Europa te versterken in plaats van ongelijkheid in de wereld te bestrijden.